Men vraagt tegelijk om meer overheidsinvesteringen en als ik dan de weekendkranten lees, dan staat daar Eindelijk, het beleid van besparingen heeft gefaald.

Dat was trouwens ook de lijn van de zes Zuid Europese landen die vrijdag op de koffie zijn geweest bij meneer Tsipras in Athene.

Dat is meer dan drie keer de totale wereldeconomie. Laat ons alsjeblieft dus geen blaasjes wijsmaken.